Wir haben nun drei Jahre Verhandlungen und Diskussionen hinter uns, die teilweise stockten und teilweise auch mal etwas zäh waren. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, uns um die Vereinfachung der Qualitätssysteme zu bemühen, die Sicherheit der Qualität zu gewährleisten und auch eine Möglichkeit für bessere Preise für die Landwirte zu schaffen. Wir haben es nicht geschafft, die Vermarktungsnormen und die Angebotsregulierung zu regeln. Dies werden wir nun in der Gemeinsamen Marktordnung tun. Aber insgesamt müssen wir sagen, dass wir hier einen ersten Schritt zu einer einheitlichen Qualitätspolitik gemacht haben. Die lange Zeit, die wir verhandelt haben, zeigt auch, wie sehr wir auch mit uns selber gerungen haben, um uns zu einigen, und dass es nicht immer einfach ist, in erster Lesung voranzuschreiten. Die Einigung wurde inzwischen auch vom Rat bestätigt.

Wir haben vieles nicht durchsetzen können, was wir nicht haben wollten. Die ALDE war nicht so begeistert davon, dass noch ein neues Qualitätsmerkmal wie die Bergprodukte eingeführt werden soll, aber wenn man sieht, was insgesamt als Paket herausgekommen ist, werden wir auch dieses unterstützen können.